Monsieur le Président, la lutte contre le terrorisme est l'un des plus grands défis auxquels l'Union européenne est confrontée.

En approfondissant notre coopération, nous serons plus forts échange d'informations, renforcement de la confiance mutuelle, extension des compétences du Parquet européen, toutes ces avancées sont nécessaires. Nous devons améliorer la détection des flux financiers illicites, continuer à lutter contre l'évasion fiscale et les crimes organisés qui sont consanguins des réseaux de financement du terrorisme. Mais il serait illusoire de croire que l'efficacité d'une politique antiterroriste se limite à des questions policières.

Refusons de mettre nos sociétés sous surveillance, refusons la suspicion généralisée et la stigmatisation de certaines catégories de la population. Car, sous couvert de lutte contre le terrorisme, les partisans du choc des civilisations et les ennemis de la démocratie veulent en réalité étendre leur influence, que ce soit pour diviser la société en attisant la peur et la haine ou pour museler les oppositions. À titre d'exemple, un militant écologiste qui ne fait que dénoncer un funeste projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, en France, ne doit pas voir l'État mobiliser contre lui les moyens du contre terrorisme.

Ne nous trompons pas de combat la défense de la démocratie et de nos droits les plus élémentaires est le meilleur rempart contre le fanatisme et la violence aveugle.